Schengenski prostor je eden izmed najpomembnejših in najbolj oprijemljivih dosežkov evropskega povezovanja in evropskim državljanom in gospodarstvu prinaša številne koristi in omogoča prost pretok oseb in dobrin. Zaradi številnih izzivov, s katerimi se je Unija v zadnjih letih soočila in jih prestala, šest držav schengenskega območja že več kot tri leta in pol izvaja nadzore na notranjih mejah. Ti nadzori so nelegalni, nesorazmerni in nepotrebni, saj razlogi zanje ne obstajajo več in schengen je danes resnično ogrožen. Njegova opustitev bi lahko Unijo stala celo 18 milijard evrov na leto in to je vsota, ki si je ne more privoščiti nobena država. V Parlamentu smo zato sprejeli ambiciozno prenovo pravil, ki bi povrnila izgubljeno zaupanje med državami članicami ter ponovno vzpostavila prost pretok brez notranjih kontrol. Kljub iskrenim namenom v pogajanjih niti države članice niti Evropska komisija niso bile pripravljene sprejeti nikakršnega kompromisa. Še več, vsakršen minimalni napredek so države celo blokirale. Kot poročevalka, kot državljanka, Slovenka in Evropejka odnos Sveta danes močno obsojam. Nedopustno je, da se zaradi notranjepolitičnih interesov in v želji po neukrepanju, schengen danes drži za talca. Status quo ugaja tudi Komisiji, ki, dokler je zakonodajni predlog na mizi, ne želi prevzeti svoje obveznosti in proti državam kršiteljicam danes ukrepati na sodišču. Dragi kolegi, pozivam vas, da z veliko večino podprete to poročilo in pošljete danes signal državljanom, da nam ni vseeno za svobodni prostor gibanja.